herra forseti við leggjum fram fyrirspurn tveir þingmenn samfylkingar í suðurkjördæmi sá sem hér stendur og háttvirtir þingmenn björgvin g sigurðsson um tvöföldun á suðurlandsvegi við lögðum fram þessa fyrirspurn þann níunda október vegna frétta sem þá voru um stofnun einkahlutafélags um tvöföldun suðurlandsvegar það hafa komið fram mjög athyglisverðar hugmyndir um hvernig megi flýta tvöföldun þessa vegar og full ástæða til þess að forvitnast hjá hæstvirtum samgönguráðherra hvort hann tæki undir þær hugmyndir sem þar eru eða ekki umferðarþunginn á suðurlandsvegi hefur stöðugt verið að aukast og það er öllum ljóst sem fara þennan veg reglulega að það er full þörf á vegabótum á þessari leið það eru öll rök sem hníga að því að ráðist verði í þessa framkvæmd sem fyrst hvort sem við lítum á umferðaröryggissjónarmið eða tjón sem verða á þessari leið og það eru öll rökfjárhagsleg og tilfinningaleg öryggisleg sem hníga að því að ráðist verði í tvöföldun á suðurlandsvegi suðurlandið er landsvæði sem á núna í harðri samkeppni við önnur nærsvæði höfuðborgarsvæðisins hvort sem litið er til suðurnesja eða vesturlands og við vitum að það eru miklar samgöngubætur á leiðinni á suðurnes með tvöföldun reykjanesbrautar og síðan hafa samgöngur til vesturlands verið að batna verulega á undanförnum árum og fyrirhugað með lagningu sundabrautar að laga þá tengingu enn frekar og það er mín skoðun að ef suðurland nýtur ekki samgöngubóta í svipuðum mæli með tvöföldun á suðurlandsvegi þá muni verða dregið mjög verulega úr samkeppnismöguleikum þess svæðis við hin nærsvæði höfuðborgarsvæðisins ég held að öllum sé það ljóst sem keyrt hafa suðurlandsveginn að sú lausn sem þar hefur verið unnið að sem hefur verið til bóta að framkvæma svokallaðan tvo plús einn veg með víravegrið á milli er ekki lausn til frambúðar hér er um að ræða veg sem liggur yfir fjall og ég er alveg sannfærður um það að eftir einn harðan og snjóþungan vetur mun enginn skilja í því hvernig í ósköpunum stóð á því að menn fóru í þessa lausn þennan tveir plús einn veg með víravegrið á milli og það mun verða kallað mjög hart eftir tvöföldun ég held að hæstvirtur samgönguráðherra þurfi í sjálfu sér að fara að viðurkenna það að umferðarþunginn á þessari leið er orðin slíkur að það þarf að tvöfalda leiðina og það verði eingöngu sparnaður að því að fara að viðurkenna það sem fyrst í stað þess að leggja í mikinn kostnað við að búa til tveir plús einn veg og þurfa síðan að tvöfalda stuttu síðar því spyrjum við hæstvirtan samgönguráðherra hvort hann hyggist heimila nýstofnuðu einkahlutafélagi suðurlandsveg e h f einkaframkvæmd um tvöföldun á suðurlandsvegi og